Vandaag is het er riskant om vreedzaam te manifesteren en om bijvoorbeeld een geel T shirt te dragen, want die kleur werd synoniem van landverraad.

Het Nationaal Front of Barisan Nasional is al 58 jaar aan de macht, maar baseert haar legitimiteit nog altijd op archaïsche koloniale wetten vrijheid van meningsuiting en pers kunnen te gemakkelijk beperkt worden. De wetsvoorstellen zijn in hoge mate gebaseerd op de sharia. En verklaarde Maleisië niet dat het zichzelf wenst te profileren als een gematigde moslimstaat die de strijd aangaat tegen het islamitische extremisme? En wat met de rechten van de minderheidsgroepen? De inheemse volkeren als de Orang Asli blijven kampen met het probleem van erkenning van hun eigendomsrechten. Ik roep de regering op om de parlementaire democratie te respecteren. De Unie moet druk uitoefenen en hiervoor de lopende onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord en de partnerschaps en samenwerkingsovereenkomst aangrijpen.